virðulegur forseti ég vil óska sjálfstæðisflokknum hjartanlega til hamingju með að vera kominn í stjórnarandstöðu og vona að hann megi vera þar vel og lengi einar guðfinnssyni háttvirtum þingmanni verð ég hins vegar að segja að það er nokkur byrjendabragur á því að ásaka hér nýja ríkisstjórn vinstri manna um það að hún kunni ekki með peninga að fara og það verði tómur glundroði það er satt að segja virðulegir sjálfstæðismenn fullstutt frá bankahruninu og borgarabyltingunni til þess að sjálfstæðisflokkurinn geti staðið hér í ræðustólnum og bent ásakandi á aðra um glundroða og vonda fjármálastjórn við í samfylkingunni höfum ekki verið gagnrýnd fyrir það að hafa slitið stjórnarsamstarfinu heldur fyrir hitt að hafa haldið því áfram allt of lengi því að ekkert lífsmark var á löngum köflum að sjá með samstarfsflokki okkar ef undan er skilinn hræðsluskjálftinn sem um hann fór þegar nefnt var nafn davíðs oddssonar það fer ekki vel á því að við séum að kýtast hér því að við sem höfum stjórnað landinu síðastliðin ár við sem stóðum vaktina sjötta október síðastliðinn við hljótum auðvitað fyrst og síðast hér að biðja þjóðina afsökunar vegna þess að það var á okkar vakt sem kerfið hrundi ekki að biðjast afsökunar ef við gerðum eitthvað rangt heldur vegna þess að við brugðumst við í samfylkingunni öxlum þá ábyrgð okkar með því að gegn vilja sjálfstæðisflokksins binda endi á þetta kjörtímabil og efna í samstarfi við framsókn og v g til kosninga nú í vor þar sem kjósendur fá að úrskurða um fortíð og framtíð við öxlum líka ábyrgð okkar með því að taka þá forustu fyrir landstjórninni sem engin var og í samvinnu við vinstri hreyfinguna á grænt framboð og framsóknarflokkinn hrinda í framkvæmd þeim brýnustu aðgerðum sem aldrei var hægt að aka sjálfstæðisflokknum í ég vona að þessi ríkisstjórn sitji vel og lengi en í þessari lotu eru það aðeins áttatíu dagar sem hún hefur

hér eru líka gríðarlegir erfiðleikar fram undan í mörg ár og við skulum horfast í augu við það en við skulum líka muna að sú kreppa sem við eigum við er ekki mikið dýpri en sú sem færeyingar tókust á við og þeir sigruðust á henni það getum við líka við skulum muna að færeyingar bjuggu ekki að eigin örsmáum fljótandi gjaldmiðli og þeir áttu dyggan stuðning í dönum það er þess vegna gott að varaformaður sjálfstæðisflokksins spyrji hér um evrópusambandið og það er gott að ríkisstjórnin sem nú er tekin við greiðir fyrir því með breytingum á stjórnarskrá að á næsta kjörtímabili sé hægt að fara í aðildarumsókn að evrópusambandinu vegna þess að á ögurstundu í lífi þjóðar ber forustumönnum hennar skylda til þess að kanna til hlítar þá kosti sem hún á alveg sama hvað okkur finnst um evrópusambandið við þær aðstæður sem hér eru ber okkur skylda til þess að kanna hvað í boði er og það er til marks um forustukreppu sjálfstæðisflokksins að hafa ekki getað tekið þá ákvörðun þó að vissulega háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson hafi lagt það til vegna þess að við þurfum ekki bara að axla ábyrgð gagnvart þjóðinni við þurfum líka að axla ábyrgð gagnvart þjóðunum við þurfum að senda skýr skilaboð um það að við á íslandi séum hætt í sjálfumglaða víkingaleiknum við þurfum að senda skýr skilaboð um það að hér búi ábyrgt fólk sem vilji axla ábyrgð í samstarfi við aðrar þjóðir

að það geti keypt allan heiminn út á krít vegna þess að framganga okkar á undanförnum árum hefur rúið okkur trausti ekki bara innan lands heldur líka á hinum alþjóðlega vettvangi og þar með líka lánstrausti okkar í þeirri kreppu sem fram undan er munu því ákvarðanir okkar sem hér eru teknar á þingi ekki alltaf ráðast af því sem skynsamlegt er heldur af þeim takmörkunum sem fjárhagur okkar gerir okkur vegna þess að heiminum er ekki lengur til neinn sem er tilbúinn til þess að lána okkur til alls þess sem okkur þykir skynsamlegt til þess að brjótast út úr þeirri stöðu er það sannfæring okkar í samfylkingunni og sannfæring sem við munum fylgja fram í komandi kosningabaráttu og sannfæring sem ég trúi og treysti að allir stjórnmálaflokkar á alþingi beri gæfu til að lyfta sér yfir ágreininginn um evrópusambandið og sameinast um það þegar að loknum næstu kosningum að hefja aðildarviðræðurnar vegna þess að þó að við megum af sögu okkar læra að hér eru engar patentlausnir til á neinum vanda er það grundvallaratriði um farsæld okkar og það hvernig okkur gengur að vinna okkur út úr næstu árum að við sendum heiminum skýr skilaboð um það að við höfum lært af okkar lexíu að hér býr þjóð sem eftir mikla þenslu og eftir mikið hrun hefur áttað sig á því að sígandi lukka er best